Pane předsedající, paní komisařko, pokud se někde jasně ukazuje výhodnost a skoro nezbytnost spolupráce na unijní úrovni, tak je to právě v oblasti vesmírných projektů. Měl jsem čest koordinovat usnesení o pronikání na trh v oblasti vesmíru. Rád bych poděkoval kolegům z ostatních politických skupin, kteří se zapojili do jeho přípravy.

Ale přitom jako by se trochu opomíjel obrovský potenciál, který skrývá trh s kosmickými daty pro inovace, růst, pracovní místa a řadu dalších oblastí.